Daher war meine Frage zugespitzt auf den Punkt Was genau wird anders sein?

Wenn ich mir ansehe, was immer noch passiert, stellt sich für mich noch einmal die Frage Wie genau wollen Sie das verhindern?